Gospodine predsjedniče, budući da sam članica Odbora za zaštitu okoliša, zdravlja i hrane ove teme me interesiraju, pa mogu reći da globalizacija trgovine i klimatske promjene utječu na europsku poljoprivredu, šume i prirodnu baštinu kroz povećanje opasnosti unosa štetnih organizama na europski teritorij.

Zdravlje bilja je ključni faktor održive i konkurentne poljoprivrede, hortikulture i šumarstva, a ujedno i od iznimne važnosti za biološku raznolikost, prirodne ekosustave i usluge ekosustava.